Ügyrendben szeretnék egy kérdést feltenni Önnek.

Szeretném, ha a jegyzőkönyvbe kerülne, hogy az elmúlt szavazások során a mögöttem lévő román politikus, Becali úr nem volt jelen a szavazáson, de ezt a videófelvételeken meg lehet majd figyelni. Ezzel ellentétben az ő asszisztense, titkára az ő képviselői kártyájával itt szavazott. Meg szeretném kérdezni az elnök úrtól, hogy ez szabályos e, illetve hogyha ez nem szabályos, akkor a szélsőséges román politikus milyen büntetésre várhat azért, hogy az asszisztense szavazott helyette.